Madame la Présidente, en période de récession, l'action de la BEI est devenue une des rares sources de croissance économique en Europe. La BEI reste une institution qui fonctionne, mais c'est sans compter sur la création du plan Juncker, l'EFSI, qui doit assurer la promotion des eurocrates auprès des peuples victimes de leur politique économique ultralibérale. Je rappelle que ce plan prévoit 315 milliards d'euros d'investissements nouveaux en Europe, avec 60 milliards d'investissements supplémentaires de la BEI. Ma crainte est donc que, dans un objectif d'affichage politique, on substitue des financements EFSI à ceux de la BEI.